Rezultatem tego szybkiego rozwoju jest oczywiście wzrost znaczenia politycznego.

Różnice te są jasno widoczne, gdy przypatrujemy się chociażby realiom wewnątrzpolitycznym, a zwłaszcza sposobowi podejścia do swobód obywatelskich i praw człowieka. To są te wartości, które dla nas Europejczyków, europejskich polityków, są ważne nie tylko współpraca gospodarcza, ale troska o wartości, które nam są bliskie i promocja tych wartości w relacjach z państwami, których znaczenie w świecie coraz bardziej rośnie. Zgadzam się z tymi konkluzjami i propozycjami zapisu w sprawozdaniu, które mówią, że powinniśmy wypracowywać wspólną strategię postępowania wobec tych krajów z naszym partnerami podzielającymi ten sam system wartości, jak chociażby Stany Zjednoczone. I wreszcie absolutnie chciałbym przyłączyć się do tych wniosków, które mówią, że Parlament Europejski powinien mieć większy wpływ na wypracowywanie stanowiska i wspólne strategie oraz uczestniczyć w szczytach pomiędzy Unią Europejską a jej partnerami strategicznymi, również spośród krajów, które określamy dzisiaj jako BRICS.